Pendant longtemps, la politique de développement a surtout consisté à prendre l'argent des pauvres des pays riches pour le donner aux riches des pays pauvres. C'est vrai que le rapport actuel comporte de biens meilleurs sentiments, mais il pèche par deux aspects. Le premier, c'est que la seule idée originale qu'il comporte, c'est surtout de ne pas lier l'octroi du développement à la maîtrise demandée aux pays récipiendaires de leurs flux migratoires.

Nous pourrions parfaitement demander à ces pays de coopérer dans la mesure où, précisément, l'aide au développement a pour but d'essayer d'empêcher leurs ressortissants d'être tentés de fuir la misère qu'ils rencontrent dans leur pays d'origine. Le deuxième aspect qui est négligé, c'est qu'il n'y aura pas de développement s'il n'y a pas de protectionnisme. C'est le protectionnisme qui permet le décollage des économies, qui permet la protection de l'agriculture vivrière et qui permet aussi de passer du stade artisanal au stade industriel. L'histoire de tous les pays développés, y compris la Chine et le Japon, qui n'ont eu de cesse que d'obtenir l'abrogation des traités inégaux, le démontre.